Zij moeten de rechten van de burgers volledig garanderen.

Geen woord dus over andere wederzijds gemeenschappelijke belangrijke onderwerpen, zoals handel en visserij. Slechts eenzijdige Brusselse eisen en die kunnen maar één doel hebben, Voorzitter never nooit moeten de burgers van welke lidstaat dan ook het in de kop krijgen en er zelfs maar aan dénken om uit de EU te willen stappen.